Za ostatné desaťročie sa dosiahol len obmedzený pokrok v oblasti účasti žien vo verejnej správe. V niektorých prípadoch sa prijali kvóty a počet žien v zastupujúcich inštitúciách sa zvýšil. No aj napriek vyvinutému úsiliu predstavuje účasť žien na mierových rokovaniach, okrem niekoľkých výnimiek, stále menej ako 10 Ženy v armáde pritom zohrávajú dôležitú úlohu ako vzory, ako sprostredkovateľky medzikultúrnej výmeny a sú tiež povzbudzujúcou motiváciou pre miestne ženy, búrajú stereotypy miestnych mužov a takisto lepšie komunikujú s miestnymi ženami. Vo väčšine krajín sa, žiaľ, činnostiam súvisiacim s rodovou rovnosťou a právami žien neprikladá veľká dôležitosť, pretože rodová problematika sa vníma len ako vedľajšia otázka a kultúrne, náboženské a sociálno ekonomické zvyklosti sa mnohokrát berú ako ospravedlnenie za brzdenie pokroku v tejto oblasti. Na rodové hľadisko je preto potrebné klásť dôraz už v začiatkoch plánovania civilných a bezpečnostných misií.